Eppure siamo qui a discutere di cosa si è stabilito a Berlino, di cosa pensa Bruxelles e di come reagisce Parigi. L'Europa si basa su cessioni di sovranità, questo è chiaro, ma quando l'intero destino di un popolo è nelle mani di altri, forse abbiamo sbagliato qualcosa. E intanto il premier greco Tsipras ha rinunciato a tutte le sue pretese, schiacciato da una Germania che ha voluto punirne uno per educarne cento. Gli altri paesi sono avvertiti. Ma chi sono la Merkel e Juncker per decidere per i greci? Con che diritto questi ayatollah dell'austerità mettono in ginocchio popoli interi? E com'è possibile pensare che un debito del 175 per cento del PIL possa essere ripagato tramite tagli e sacrifici? È con queste domande che dobbiamo confrontarci, perché la crisi della Grecia non è greca ma europea e non è economica ma politica. È la crisi di un piccolo paese europeo che ha il PIL di una regione italiana o francese che si potrebbe salvare in un attimo. È una tempesta in un bicchiere d'acqua. È la crisi di un'Europa debole e vigliacca, dove i politici guardano solo al loro ristretto orizzonte nazionale. La crisi in Europa non è una mancanza di liquidità o di fiducia, ma una mancanza di statisti e per questo, colleghi, non vedo cura.